virðulegi forseti mér þykir það leitt ef ég hef opið háttvirtur þingmaður steinunni óskarsdóttur einhverju hugarangri með því að benda henni á það að vinstri hreyfingin grænt framboð hefur oft á tíðum hérna í þinginu bent á aðgerðir í efnahagsmálum hér í dag voru umræður um efnahagsmál stöðu efnahagsmála hvers vegna sú staða væri hér uppi sem við erum í í dag um það fjallaði ræða meðal annars forsætisráðherra hér í dag hæstvirtur og sömuleiðis ræða utanríkisráðherra hæstvirtur ég varð ekki var við að þar kæmu margar mótaðar tillögur í ræðum þeirra hvorugra um það hvað við ættum að gera í framhaldinu heldur voru menn að fara hér almennt yfir stöðu

vordögum um efnahagsmál ítarlegt frumvarp í mörgum liðum sem fékk þau viðbrögð þegar málinu var fylgt úr hlaði hérna á þingi svo ég vitni hér frumvarp um ráðstafanir í efnahagsmálum þá voru viðbrögð samfylkingarráðherra á þann veg að hæstvirtur iðnaðarráðherra össur skarphéðinsson brást þannig við að hann segir með leyfi forseta þetta er í annað skipti sem háttvirtur þingmaður og átti þá við þingmann vinstri grænna kemur hér upp á örfáum dögum og neitar að horfast í augu við veruleikann hann neitar að horfast í augu við þá staðreynd að ísland er opið hagkerfi hann neitar að viðurkenna að bankarnir standi sterkir björgvin guðni sigurðsson kom í kjölfarið á háttvirtum þingmanni sem talaði fyrir hönd vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og sagði þið neitið að horfast í augu við staðreyndir hér er sterkt efnahagslíf hér eru sterkir bankar og engin hætta á ferðum við höfum margoft reynt að komast að málum

stofna til þjóðstjórnar til að leiða þá samstöðu sem þarf að vera í samfélaginu til að við náum okkur á strik út úr